Voorzitter, mijnheer de Eerste Minister, u hebt nogal wat complimenten gekregen over het Belgisch voorzitterschap en dat is wel te begrijpen. Men is opgelucht in de Europese Commissie en in het Parlement dat het Belgisch voorzitterschap voorbij is en dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd. Het is inderdaad niet evident dat een kunstmatig land zonder regering, een land dat niet eens in staat is om zichzelf te besturen, het voorzitterschap van de hele EU moet waarnemen.

Men zou kunnen zeggen dat u beschikt over ervaren diplomaten die hun werk goed hebben gedaan en dat het belang van het roterend voorzitterschap sinds het Verdrag van Lissabon is afgenomen. Dat klopt allemaal wel, maar ik denk dat het uw beste beslissing was om de raad van het Vlaams Belang op te volgen en vooral een laag profiel aan te nemen.